Negocjując je, Komisja starała się osiągnąć dwa podstawowe cele po pierwsze, zapewnić podmiotom gospodarczym z Unii możliwie najlepsze warunki dostępu do wietnamskiego rynku

Umowy wykraczają poza istniejące zobowiązania podjęte w ramach WTO w wielu obszarach, takich jak usługi, zamówienia, bariery pozataryfowe oraz ochrona praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych. We wszystkich tych obszarach Wietnam zgodził się również przyjąć nowe zobowiązania, które znacznie wykraczają poza to, do czego zobowiązał się w innych umowach, w tym we wszechstronnym i progresywnym porozumieniu o partnerstwie transpacyficznym. Umowy zniosą niemal wszystkie ograniczenia celne dla wzajemnej wymiany handlowej.

Dzięki tym umowom Unia zyska większe możliwości wywarcia nacisku na Hanoi w kwestii praw człowieka. Dlatego apeluję o głosowanie za ratyfikacją tych dokumentów.